Señor presidente, señor Borrell, la brutalidad del régimen socialista de Daniel Ortega en Nicaragua se sigue cobrando su trágico peaje de muertos y de terror. Y han sido inútiles todas las advertencias hasta ahora, las Resoluciones, todas las admoniciones que se han hecho desde el exterior para que el régimen frene esta espiral de violencia masiva contra los derechos humanos.

Seguimos teniendo, ahora hemos tenido en esta última crisis, centenares de muertos, masivas torturas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones. En realidad, el mismo escenario que hemos tenido en las grandes represiones en Venezuela, en los momentos de Venezuela. Porque, en realidad, son dos regímenes paralelos, son dos regímenes iguales, son dos regímenes que se rigen por la misma arbitrariedad cruel y brutal, que es la que rige y que se dirige desde Cuba. Y ustedes están dando la espalda a esta evidencia continuamente, la de que es Cuba, desde allí y desde Venezuela, donde se protege a Nicaragua y donde se protege realmente esta arbitrariedad criminal que estamos viendo en Iberoamérica ahora. Muchas gracias y espero que reaccione.